ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um faglega úttekt á réttargeðdeildinni að sogni í ölfusi meðflutningsmenn á þessari tillögu ásamt fyrsta flutningsmanni björgvini g sigurðssyni eru ragnheiður elín árnadóttir sigurður ingi jóhannsson atli gíslason kristján l möller gunnar bragi sveinsson sigmundur ernir rúnarsson oddný g harðardóttir unnur brá konráðsdóttir árni johnsen og róbert marshall alþingi ályktar að fram fari fagleg úttekt á rekstri og reynslu af starfrækslu réttargeðdeildarinnar að sogni í ölfusi einnig verði metnir kostir og gallar þess að flytja starfsemina frá sogni á kleppsspítala út frá faglegum rökum þar til úttektin liggur fyrir verði flutningi stofnunarinnar frá sogni á kleppsspítala frestað velferðarráðherra skipi starfshóp til að framkvæma úttektina samkvæmt tilnefningum geðverndar sem velji fulltrúa úr hópi gæslufólks á sogni geðlæknafélags íslands læknafélags íslands og félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skal úttektinni lokið í maí tvö þúsund og tólf og skilað til velferðarnefndar alþingis og velferðarráðherra þetta er tillögugreinin virðulegi forseti og kemur til ekki af góðu kemur til vegna óvæntra tilkynninga um breytingu á starfrækslu réttargeðdeildarinnar að sogni það er nú raunin svo að það var eins og þessi ákvörðun hefði verið tekin af sjálfu sér því hún er á skjön við margt sem bæði reynslan hefur sýnt og sannað hún er á skjön við það að nýta og virða þá miklu starfsreynslu og þekkingu sem starfsfólk á réttargeðdeildinni hefur aflað um árabil eða frá því deildin var stofnuð það má líka minna á að um fimmtíu einstaklingum sem hafa verið útskrifaðir af réttargeðdeildinni hafa um fjörutíu og fimm náð fullum bata og enginn komið aftur það segir mikla sögu það er auðvitað alltaf hægt að velta fyrir sér breytingum og aðstöðu í þessum efnum sem öðrum en það er vont að gera að breyta þegar vel gengur og ekki ástæða til þess sérstaklega þegar það er margt sem bendir til þess að það verði miklu dýrara í raun og veru í tvo áratugi hefur réttargeðdeildin að sogni í ölfusi verið starfrækt stofnun deildarinnar átti sér stað eftir nokkur átök um rekstur staðsetningu og starfsemi deildarinnar þau átök eru að baki og við blasir jákvæð reynsla af starfsemi réttargeðdeildarinnar að sogni

auðvitað má alltaf eins og ég segi rökræða um staðsetningu á sérhæfðri heilbrigðisþjónustu

um að byggja hana upp á sogni var tekin fyrir tveimur áratugum og reynslan af henni er farsæl samfélagið þar hefur fóstrað starfsemina vel og er uppbygging hennar á svæðinu um leið skuldbinding við samfélagið því þurfa afgerandi fagleg rök að liggja fyrir ef leggja á deildina niður og flytja hana annað eins og stjórnendur landspítalans hafa boðað sú ákvörðun hefur valdið hörðum deilum og mikilvægt er að setja þær niður með faglegri úttekt á kostum og göllum þess hvort betra sé fyrir vistmenn á réttargeðdeildinni að hún verði áfram að sogni eða flutt á kleppsspítala það sem mestu skiptir við ákvörðun um hvort starfrækja eigi deildina áfram að sogni eða flytja hana á kleppsspítala er velferð þeirra vistmanna sem þar eru vistaðir meðferð sem geðsjúkir afbrotamenn fá á réttargeðdeildinni og batahorfur þeirra flutningsmenn tillögunnar ítreka að fagleg rök og velferð vistmanna skuli áfram starfrækt eða starfsemi lögð niður og hún flutt hins vegar þurfa skýr fagleg rök að liggja að baki ákvörðun um flutning rótgróinnar stofnunar á borð við sogn reynslan af réttargeðdeildinni að sogni er eins og ég hef getið um er góð og hefur það verið niðurstaða fyrri úttekta á starfseminni og þarf því að rökstyðja það ítarlega og faglega ef á að leggja deildina niður og flytja annað því leggja flutningsmenn til að ákvörðun um flutning réttargeðdeildarinnar verði frestað þar til fagleg úttekt á rekstrinum liggur fyrir og að niðurstaða hennar ráði úrslitum í málinu flutningsmenn ítreka að byggðaleg sjónarmið eigi ekki að ráða niðurstöðunni þegar kemur að sérhæfðri faglegri heilbrigðisþjónustu á borð við réttargeðdeild þar sem reynslan af sogni er góð þá hljóta hugmyndir um að

á þeim nítján árum sem sogn hefur verið starfrækt hafa fimmtíu sjúklingar verið lagðir inn og fjörutíu og fjögur verið útskrifaðir með mjög góðum árangri enginn hefur verið endurdæmdur til vistar á sogni það er því er óhætt að segja að hundrað prósent árangur sé af meðferðinni það er ekki lítils virði á starfstíma sogns hafa sjúklingarnir verið sjö það er fullt hús og í nokkur ár hafa sjúklingarnir orðið átta vegna endurinnlagna og eitt árið voru sjúklingarnir níu á sogni er lítil starfsmannavelta og hafa starfsmenn verið þar lengi í starfi þeir hafa því mikla reynslu og þekkingu sem er mikilvæg fyrir sjúklingana sem eru vistaðir til langs tíma miklar endurbætur hafa verið gerðar á sogni og húsið hefur í alla staði sannað að það þjónar ágætlega sínu hlutverki þótt auðvitað sé þar þröngt hins vegar þarf að bæta aðstöðuna og byggja við eins og fyrrverandi heilbrigðisráðherra lagði til að gert yrði fyrir nokkrum árum þá hefur formaður geðlæknafélags íslands lýst því yfir að hann telji þá ákvörðun landspítalans að flytja deildina ranga faglega í þeirri úttekt sem lagt er til að fari fram þarf meðal annars að fara í gegnum álit starfshóps sem skipaður var í janúar tvö þúsund og sex af jóni kristjánssyni þáverandi heilbrigðis og tryggingamálaráðherra um var að ræða fjögurra manna starfshóp sem gerði úttekt á húsakynnum réttargeðdeildarinnar að sogni og vann frumathugun á stækkun og endurbótum í hópinn voru skipaðir sveinn magnússon skrifstofustjóri í heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti formaður magnús skúlason framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar suðurlands magnús skúlason yfirlæknir réttargeðdeildar að sogni og leifur benediktsson deildarstjóri í heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti niðurstaða starfshópsins var sú að nauðsynlegt væri að rekin yrði hér á landi réttargeðdeild með að minnsta kosti tuttugu rýmum í heild þar af væru tvö sérrými sem gripið yrði til við erfiðustu sjúklingana það má nefna það virðulegi forseti að þegar þessar umræður komu upp á þeim tíma og í framhaldi af þessari úttekt var það vilji landspítalans að færa réttargeðdeildina að sogni á geðdeildina við landspítalann það átti að kosta átta hundruð milljónir eða þar um bil þá gerðu menn úttekt á því hvað mundi kosta að stækka sogn um tuttugu rými eða byggja þar tuttugu rými með fullkominni aðstöðu það átti að kosta liðlega tvö hundruð milljónir þannig að það þarf að huga vel að þessum hlutum gera þá skynsamlega og faglega og kasta ekki fyrir borð því sem hefur reynst vel það var einnig niðurstaða starfshópsins að heppilegast væri að halda starfseminni áfram að sogni með því að byggja við húsakostinn og endurbæta og endurinnrétta þau hús sem fyrir voru eftir þörfum jafnframt þyrfti að hefja sem fyrst hönnun og smíði nýrrar byggingar sem æskilegt væri að yrði sambyggð gamla húsinu eða að vel innangengt yrði á milli húsanna í gömlu byggingunni yrðu framvegis ekki vistrými sjúklinganna heldur vinnuaðstaða starfsfólks og ef til vill að hluta vistmanna líka fundarherbergi og fleira það er augljóst að deildar meiningar eru uppi um framtíð réttargeðdeildarinnar á sogni auðvitað má tína til rök með og á móti staðsetningu deildarinnar til að útkljá málið og ná viðunandi sátt um ákvörðunina þar að skera afdráttarlaust úr um kosti og galla flutnings eða framhaldsreksturs réttargeðdeildarinnar að það verði ekki vafa undirorpið þetta